Wśród spraw, które zostały przedstawione przez pana premiera w sposób dosyć ogólny i szeroki jest wiele spraw, które wymagają uszczegółowienia i przedstawienia konkretnych propozycji. Te sprawy będą dzielić się na takie, które obiektywnie rzecz biorąc prezydencja hiszpańska będzie musiała załatwić, i te, które będzie chciała załatwić, bo będzie starała się je zrealizować. Wśród tych, które muszą być zrealizowane są kwestie instytucjonalne relacji pomiędzy instytucjami europejskimi, i tutaj chciałbym zwrócić uwagę pana premiera na zapisy w traktacie lizbońskim, które mówią w rozdziale dotyczącym subsydiarności o konieczności określenia również

Doświadczenia Hiszpanii, jeśli chodzi o regionalizację, wskazują, że być może właśnie prezydencja hiszpańska będzie starała się doprecyzować sformułowanie o roli władz regionalnych i lokalnych. Jest to szczególnie istotne, kiedy pan premier mówi o tym, że jednym z celów jest kwestia rozwoju innowacyjności, edukacji, co jak wiemy w dużym stopniu jest zrealizowane przez fundusze europejskie na poziomach regionalnych i lokalnych. Bardzo czekamy jako Parlament Europejski na uszczegółowienie pewnych kwestii, na rozstrzygnięcia instytucjonalne i na propozycje dotyczące przyszłej polityki spójności, które jak wiemy, będą realizowane najpierw w Saragossie, a potem na spotkaniu regionów innowacyjnych Europy. Bardzo czekamy na decyzje i na konkretne propozycje.